Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Haushalt 2012 steht vor einem schwierigen wirtschaftlichen und finanziellen Hintergrund der 27 Mitgliedstaaten.

Ich glaube, dass der vorgelegte Bericht von Frau Balzani ein tragbarer Kompromiss ist. Ich möchte aber auch einige kritische Anmerkungen machen.

Es geht im Wesentlichen darum, die Qualität der Umsetzung der verwendeten Gelder voranzutreiben und vor allem darum, dass die Ziele, die wir erreichen wollen, auch tatsächlich erreicht werden und nicht nur das Geld ausgegeben wird. Auch die Frage potentieller neuer Eigenmittel müssen wir immer kritisch überprüfen.

Ich halte es für besonders wichtig, dass wir die Themen Forschung, Bildung und auch Nachhaltigkeit und Stärkung des Wirtschaftswachstums vorantreiben, und halte es vor diesem Hintergrund auch für wichtig, dass Großprojekte wie ITER und ich danke hier Frau Jensen für ihre Bemerkung durchfinanziert, klar finanziert und klar gemanagt werden sollen, denn ansonsten werden uns die Amerikaner,